virðulegur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer hundrað fjörutíu og eitt tvö þúsund og eitt um lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda með síðari breytingum með frumvarpinu er lagt til að innleidd sé tilskipun númer tvö þúsund og níu tuttugu og tvö um að setja lögbann til verndar hagsmunum neytenda þessi tilskipun er endurútgáfa eldri tilskipunar um sama efni ég vil leggja sérstaka áherslu á það virðulegur forseti að hugsunin með frumvarpinu er fyrst og fremst til einföldunar þannig að í hert skipti sem viðauka við e e s tilskipunina er breytt þarf ekki að fara í á lagabreytingar hér á landi sem geta eins og þingheimur þekkir verið tímafrekar þannig flýta eftirtaldar breytingar fyrir innleiðingu á tilskipun hjá íslenskum stjórnvöldum og eru þannig í fullu samræmi við þann vilja þingsins að minnka halla á innleiðingu gerða frá evrópusambandinu þær breytingar sem lagðar eru til með frumvarpinu eru þrenns konar þær eru nokkuð tæknilegs eðlis en eins og ég sagði hér í upphafi hugsaðar til einföldunar kerfisins sem alltaf á til bóta í íslenskri stjórnsýslu þannig er virðulegur forseti í fyrsta lagi lagt til að í stað þess að þær e e s gerðir sé að finna líkt og verið hefur í sjálfum lagatextanum muni ráðherra þess í stað gefa út reglugerð þar sem upptalninguna er að finna með því er sem fyrr segir komist hjá lagabreytingum í hvert skipti sem viðaukanum er breytt

í stað er lagt til að ráðuneytið muni eingöngu útnefna önnur stjórnvöld og félagasamtök á sviði neytendamála til að fara fram á lögbann eða höfða dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda telja verður að slík stjórnvöld og samtök sem sérhæfð eru í málaflokknum séu betur í stakk búin en ráðuneytið til að leita eftir lögbanni eða höfða dómsmál í slíkum málum virðulegur forseti ég hef nú rakið helstu atriði frumvarpsins og legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og hæstvirtrar allsherjar og menntamálanefndar